Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen!

Es gilt erstmal nur für Neufahrzeuge. Aber die Flotte wird sich innerhalb dieser zwölf Jahre erneuern müssen.